Klaarblijkelijk heeft de Commissie dus een exit scenario klaarliggen waaruit blijkt dat het beter is voor de Grieken als zij de muntunie verlaten en dat kan ik me heel goed voorstellen.

Mijnheer Barroso, de Commissie heeft mevrouw Kroes na haar uitspraak over Griekenland teruggefloten, maar ik zou de Commissie willen vragen om transparantie.

Intussen worden er wel weer miljarden belastinggeld in de bodemloze Griekse put gestort terwijl iedereen weet, zelfs het IMF, dat ook deze steun Griekenland niet zal helpen.